Nu dus ook voor Kosovo. Kosovo is een gebied waarvan de inwoners de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen, die echter niet door alle lidstaten van de Unie is erkend. Ook zijn er problemen met criminele bendes uit Kosovo in de EU. Ik wil die graag aan de grens tegenhouden, maar de Europese Commissie blijkbaar niet. De EU missie om een rechtsstaat op te bouwen in Kosovo is mislukt, zo melden de Nederlandse deelnemers aan die missie. De grens ligt vol met smokkelroutes waar dagelijks heroïne en wapens en prostituees vervoerd worden, met als eindbestemming West Europa. De lokale politie en de douane weten ervan, maar knijpen een oogje dicht en zelfs Colombiaanse drugskartels gebruiken de routes.

Hoe een meerderheid van het Europees Parlement hier een voorstander van kan zijn, is mij een raadsel.